Az Unió iránti komoly kritikával kell megállapítanunk, hogy noha az ország több szempontból már hat évvel ezelőtt, a legutóbbi bővítési hullám idején készen állott a csatlakozásra, felvétele még mindig akadályoztatást szenved. Éppen ezért csak egyetérteni lehet a magyar EU elnökség azon célkitűzésével, hogy Horvátország integrációját mandátumának legfőbb prioritásai közé sorolta. Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon kijelentésével is csak egyetérteni lehet, hogy Európa egységesülése a Nyugat Balkán országainak integrációja nélkül nem lehet teljes. A volt Jugoszlávia kívül maradt tagállamai fekete lyukként tátonganak az Unió térképén. Ezt a helyzetet megváltoztatni Horvátország nyitányát jelenti e helyzet megváltoztatásának. Jadranka Kosor horvát miniszterelnök tegnap elhangzott szavaival szólva Délkelet Európa országainak erkölcsi kötelességünk megadni ezt a bíztatást, hiszen számukra az integrációnak nincsen alternatívája.